Je trouve que ce rendez vous est important et que ce Parlement s'honorerait, quand il demande la transparence, à faire un effort pour participer au dialogue. Je ne voudrais pas me perdre dans les détails, Monsieur Draghi, je voulais juste vous demander une chose. En juin 2012, pour la première fois, le Conseil européen avait adopté une approche globale. On voulait aborder, à la fois, les questions budgétaires, économiques, bancaires et l'union politique. Vous étiez chargé, avec d'autres je sais bien, avec d'autres de réfléchir à l'évolution à moyen terme de la zone euro. Je voulais vous demander où ce beau travail est parti. Depuis l'année dernière, nous avons l'impression que tout ceci s'est envolé et qu'on a oublié l'approche large qui était, à mon avis, la seule véritablement intelligente.